Alleine in die Beschaffung und Vorlage von zusätzlichen Dokumenten muss oft viel Zeit investiert werden. Es ist sehr wichtig, dass endlich Regelungen gefunden werden, die mobilitätsbereiten Menschen entgegenkommen.